permiten tanto la recopilación masiva de información confidencial del electorado como la distribución de noticias falsas generadas para atraer y desinformar. Es necesario que en la Unión se tomen medidas para frenar el mal uso de la minería de datos y la proliferación de noticias falsas. No se trata de coartar el derecho a la libertad de expresión, sino de un uso responsable de los medios para que la sociedad esté correctamente informada sin ser manipulada. Si no es la Comisión, deben ser los Estados los que tomen la iniciativa legislativa, puesto que así lo permiten los artículos 74 y 76 del Tratado de la Unión. El mal uso de los metadatos es un reto tanto para la democracia como para la ciberseguridad. Es necesario que los actores públicos y privados coordinen sus acciones para evitar casos como los que denunciamos, fortaleciendo la cooperación y la investigación. La presentación del paquete de ciberseguridad el pasado mes de septiembre es la buena ruta.

Regularización, concienciación de los usuarios, prevención, cooperación y buen uso de los medios es lo necesario para evitar casos como el de Cambridge Analytica y Facebook.